izmed vseh filmov mi je bil po mojem najbolj všeč film Wolf of Wallstreet oziroma Volk z Wallstreeta. zakaj? Mislim, da se, mislim, da se čez, filmsko platno zelo dobro vidi ta, kemija, ki sta jo imela glavni igralec in režier. In mislim, da so vse scene precej premišljene, vidi se pa, da je bilo zraven poleg, tehtno premišljenega scenarija tudi, veliko prostora za igralce, da improvizirajo, in mislim, da je to popolna kombinacija. zgodba tega filma govori o enem obubožanem, na začetku filma še gospodiču, ki se odloči, da bo obogatel. Na vsak način možno. dobi službo na borzi, tik preden se zgodi tisto velik, propad cele ameriške borze. Potem pa svoje znanje, ki ga je dobil od mentorja, prenese na, tako bomo rekli, malo drugo področje iste struje, iste stroke. in izuri svojo ekipo borznih posrednikov, ki delujejo v precej sivem območju. na koncu vsi obogatijo, zaradi vseh ilegalnih stvari, ki so jih počeli, pa jih tudi zaprejo v zapor, tako da je v bistvu zgodba o pohlepu. Zgodba o uspehu in pohlepu. Najbolj mi je všeč verjetno Pula. Pula oziroma Pulj po slovensko. zakaj? Zato ker imam lepe spomine na ta kraj, ker v bistvu že praktično celo življenje hodimo dol na morje oziroma v vasico zraven, ampak posledično smo tudi veliko v Puli. mesto mi je všeč tudi zato, ker je veliko kulture ima, veliko duše kot center, tisti velik kolosej. Ljudje so topli, ne vem, no, težko bi našel kakšno zelo slabo stvar okrog tega. Glavne znamenitosti tega kraja so, kot sem že, kot sem že prej omenil, ena izmed njih je kolosej. Druga bi bila mogoče lhko tudi ladjedelnica in, vsi žerjavi ob njej, ki so zvečer okrašeni z barvitimi lučkami. Poleg tega ima Pula tudi veliko plaž, rt Kamenjak, mogoče. v glavnem za turista in domačina je mesto atraktivno. pot do tega kraja je precej enostavna, precej ravna. če ni gužve, gremo seveda na sečoveljski mejni prehod. Če je gužva, greš na Buzet, potem na istrski ipsilon in praktično se samo po avtocesti voziš čisto do samega dna Istre. greš dol z avtoceste in se po starih cesticah pripelješ direkt v center Pule. Najbolj mi je všeč poklic, natakarja oziroma natančneje šankista. Zakaj? Zaradi tega, ker je to eden izmed dveh poklicev, ki sem ga v življenju imel, in, mi je bolj všeč kot tisti prvi, tako da eden izmed glavnih razlogov za to bi bil, da pač v mojem svetu ta poklic nima močne konkurence. Torej, delo šankista obsega v glavnem nekako pomoč natakarjem oziroma pripravo razlih, raznih toplih pijač, raznih koktejlov, natakanje vina, potem velik del tega bi bil tudi, čiščenje kozarcev in recimo krožnikov od kave. Poliranje teh. na koncu večera pa seveda čiščenje celega šanka, polnjenje hladilnikov, da imaš naslednji dan lepo pripravljeno mrzlo in, mrzlo pijačo oziroma, da imaš naslednji dan poln hladilnik mrzle pijače. tako da ja, to bi bil v bistvu cel obseg dela, ni preveč kompleksno. Od vseh jedi, ki jih sam, ki si jih sam pripravljam, so mi seveda najbolj všeč bruskete. zakaj? Mislim, da zato ker jih že že zelo dolgo časa jem, plus to, da so najboljši približek pici, in, to je nekako ena taka tradicija, ke jo imam sam s sabo, ke sem jo čez leta recept, izpopolnil in zdaj res uživam v tej jedi. Priprava te jedi je, dajmo reči, precej enostavna. Čeprav mogoče vsebuje par malih trikov, ki se jih naučiš z izkušnjami. najprej vzamemo proti ven, gor položimo peki papir, istočasno pečico, segrejemo na sto osemdeset stopinj. Na protvan bi v teoriji mogli, zložiti direkt dvanajst toastov, na katere potem spraznimo eno pločevinko, paradižnikove mezge. Najboljša so tako na malo narezani paradižniki, da ni prevelikih kosov, pa tudi na drugi strani, da ni pretekoče. no, to lepo razporedimo enako, enako, enako kaj? Enakovredno, enakopravno? Enakopravno čez vse, čez vseh dvanajst toastov. čez nato položimo približno sto osemdeset do dvesto gramov mocarele. Najboljše je, če je že naribana. vse skupaj pokapljamo z oljčnim oljem, najboljše, če je domače. In na koncu še potresemo z baziliko. Potem damo peči za približno petnajst minut. In, uživamo . Najbolj všeč od vseh knjig, ki sem jih prebral, je bil, mi je bila knjiga Mali princ. Zakaj? Zaradi tega, ker je bila to v resnici edina knjiga, ki sem jo v zadnjih verjetno desetih letih v celoti prebral. vsebina te knjige je, dajmo reči, da je poanta ne precej abstraktna, ampak je razložena čez take skoraj malo otroške zgodbe. Malega princa, ki se nekako uči nauke vesolja, ki pa so prispodoba za se mi zdi, da ta svet, v katerem živimo. Potuje naokrog po raznih planetih, kjer spoznava rahlo karikirane osebnosti, ki predstavljajo nekako zdajle naše družbe ali pa ljudi v naši družbi. če bi mogel pa z enim verzom povzeti celo zgodbo, je pa, da če hočemo res videti stvari, moramo gledati s srcem in ne z očmi. Najbolj od vseh naravnih katastrof mi je v spominu najbolj ostal žled leta dva tisoč petnajst. To pa zato, ker vem, da so nam za par dni, odpovedali šolo in smo bili doma. Takrat sem s svojim polbratom cel dan igral igrice par dni. Kar je v bistvu lep spomin, glede na to, da bi mogla biti naravna katastrofa, obkrožena z žalostnimi vestmi. vem tudi, da smo tisto pomlad potem imel grozno veliko dela okrog hiše s pospravljanjem vseh odmrlih dreves in odpadlih vej. Od vseh orodij se mi zdi najbolj uporabno orodje izvijač. to pa zaradi tega, ker če imaš ravni izvijač, lahko z njim v teoriji zviješ tudi križaste, kako se reče šravfu? Dajmo reči šravfe, dajmo še malo takole slenga. poleg tega lahko, če si malo bolj barbarski, ga okrog obrneš in ga uporabljaš tudi kot kladivo. no, zdaj malo bolj topično ali pa malo bolj, aktualno pri nama z očetoma doma, kotliček za vodo ne dela, tako da, včasih ne neha teči, ko potegneš vodo pa imava zraven, na WC-ju priložen izvijač, s katerim nekako pol tako, spretno klikneva eno, en mali gumbek noter v v kotličku, da voda preneha teči, tako da zadnje čase se mi zdi, da je izvijač definitivno eden izmed najbolj uporabnih orodij. Od vseh štirih letnih časov mi je po mojem mnenju najbolj všeč poletje. razumem, da je ta odgovor precej klišejski, ampak poletje res nekako povezujem z brezskrbnim uživanjem, s tisto prijetno nadležno toploto, vročino celo, z morjem, z dopustom. Težko se v resnici spomnim kakšne, kakšnega slabega spomina na poletje. Če bi pa se mogel spomniti, česa slabega v zvezi s poletjem, je pa to mogoče ta zadnje leta še bolj aktualna pasja vročina, ke enostavno čez dan ni mogoče biti zunaj, ker je štirideset stopinj še v senci. Nič ne piha in, si na si na v teoriji lep dan zaklenjen v hišo. Pod klimo, kjer lahko samo, čakaš, da se zunaj shladi. od hobijev, bi rekel, da mi je najbolj všeč, no, zaenkrat je še hobi, upam, da sčasoma postane služba, se pravi delanje glasbe. Oziroma bolj natančno rapanje. Zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da je to eden izmed bolj kreativnih načinov izražanja samega sebe. Mislim, da mi zelo ustreza, zaradi tega ker je, velik poudarek na seveda besedilnem izražanju, in pa na drugi strani na interpretaciji teh besedil, kar sta, se mi zdi, da dve stvari, ki mi pri ustvarjanju najbolj ležita. Slabe plati tega hobija, bi bile mogoče, ena izmed njih bi lahko bila kreativna blokada. To je pač neki trenutek, neko obdobje, ko se ti več dni, več tednov, kakorkoli se obrne, zdi, da pač karkoli, kar si naredil, ni vredno, da ni dobro. ja to znajo biti dosti težki časi, sploh, če preveč razmišljaš o tem. Tako da, ke se to zgodi, je samo treba odmisliti pa mogoče iti za nekaj časa delati kakšne druge stvari. Od domačih živali mislim, da mi je najbolj všeč pes. zaradi tega, ker sem v življenju, je to edina domača žival, ki sem jo v resnici imel, oziroma ne, imel sem tudi mačke, mislim ne glih jaz, nekako posredno v hiši so bili mački, pa vem, da nisem, nisem človek za mačke, tako da bi pol vzel pač drugo stran, kar so psi, se mi zdi, da je to dejanska domača žival, od katere imaš kaj. Ke ti nekako izkazuje ljubezen ali pa naklonjenost, če ne drugega. za to žival je treba skrbeti verjetno tako, da jo hraniš, da ji daš vodo vsake toliko cajta, treba jo je malo, kako bi rekel, zmigati, peljati na sprehod. Za njo pucati velikokrat, če je lepo vzgojen ps, upam, da ne gre na kavč ali pa na posteljo, tako da ni treba glih dlak iz tam pucati. Verjetno je pa treba malo bolj pogosto posesati stanovanje, kakor če psa nimaš. Ljudje ogrevajo svoje hiše na več načinov. Eden izmed njih bi bil lahko plin, kamin, premog, ne vem, mogoče kdo to počne. mi doma imamo toplotno črpalko, ke je v bistvu čez električno energijo. Pa je dosti varčna pa ekonomična varianta. če si zelo, če imaš zelo majhno hišo, bi jo verjetno lahko ogreval tudi s telesno temperaturo, tako da bi noter, nabral čimveč ljudi. Mogoče klima, to bi bilo pa par tudi skoraj to. Pozdravljen, vabljen si na moj enaindvajseti rojstni dan, ki ga bom praznoval petnajstega maja ob šestih pri sebi doma. Prinesi copate in darilo. Haha. Darila ni treba. Se vidimo. Vse najboljše za tvoj enaindvajseti rojstni dan. Želim ti čimveč sreče, veselja, zdravja in denarja, pa da se ujamemo na kakšnem pivu, potem ko se restavracije in bari odprejo. Arne.